Herr Präsident!

Und schon alleine, dass es größere Meinungsverschiedenheiten zwischen den Fraktionen und dem Rat und der Kommission gab, zeigt, wie wichtig die Debatte war. Wenn man sich das durchliest, stehen ja an sich Selbstverständlichkeiten drin dass man ein Recht auf einen Rechtsbeistand bei der ersten Befragung durch die Polizei hat.